Ja, wir müssen beide Seiten auffordern, ja, eigentlich zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und innerhalb des vorgesetzten Zeitrahmens zu Erfolgen zu kommen. Ende 2012 müssen die Verträge stehen, und ich stehe da genauso, wie Kollege Pöttering es gesagt hat zu der Staatsraison in Deutschland, ohne Wenn und Aber. Das muss gesagt werden. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich diese Regierung in Israel billigen muss, dass ich zu Netanjahu und Lieberman stehen muss. Ganz im Gegenteil. Ich möchte sagen Diese Regierung ist eine mittlere Katastrophe für die Bevölkerung Israels. Da werden die Lebensgrundlagen und der ökonomische Wohlstand zerstört. Gleichzeitig ist sie eine Gefahr für den Frieden im Nahen und Mittleren Osten. Das muss einmal deutlich gesagt werden. Was ist denn so verwerflich daran, dass Mahmud Abbas vor der UNO demokratisch einen Antrag einbringt? 125 Staaten haben Palästina bereits anerkannt. Wahrscheinlich werden 140 Staaten in der UNO für den Sonderstatus Palästinas analog zum Vatikan stimmen. Nein, das ist nicht undemokratisch, das ist das Recht, und wir haben in dieser Richtung weiterzuarbeiten.